frú forseti með þessari tillögu er leitað heimildar alþingis til þess að staðfesta fyrir íslands hönd ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer hundrað fjörutíu og eitt tvö þúsund og sjö um breytingu á öðrum viðauka við e e s samninginn og fella inn í samninginn tilskipun evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og sex sextíu og sex e b um rafhlöður og rafgeyma og notaðar rafhlöður og rafgeyma og um niðurfellingu tilskipunar níutíu og eitt hundrað fimmtíu og sjö e b e meginmarkmið tilskipunar tvö þúsund og sex sextíu og sex e b er að draga úr neikvæðum áhrifum nýrra og jafnframt líka notaðra rafhlaðna og rafgeyma á umhverfið og stuðla þannig að því að umhverfið sé bætt verndað og varðveitt tilskipunin felur meðal annars í sér ákvæði um takmarkanir á markaðssetningu þessar hluta sem innihalda ákveðin hættuleg efni auk þeirra reglna sem varða það hvernig setja ber rafhlöður um markað og sömuleiðis rafgeyma er að finna í þessari tilskipun sérstakar reglur um söfnun endurvinnslu meðhöndlun og förgun notaðra rafhlaðna og rafgeyma og tilgangur þeirra er vitaskuld að bæta viðeigandi löggjöf um úrgang og stuðla að söfnun og úrvinnslu notaðra rafhlaðna og rafgeyma það er ráðgert að þessi tilskipun verði innleidd með breytingum á lögum um meðhöndlun úrgangs og lögum um úrvinnslugjald og breytingum á reglugerðum til þess að útfæra einstök ákvæði nánar áhrifa vegna innleiðingar þessarar tilskipunar mun gæta fyrst og fremst hjá framleiðendum eða þriðju aðilum fyrir þeirra hönd vegna kostnaðar við söfnun meðhöndlun og endurvinnslu að auki mun áhrifa gæta hjá umhverfisstofnun vegna þess að í þessu felast líka kröfur um að stofnunin skrái framleiðendur og á hana eru settar auknar kvaðir um

sömuleiðis mun þetta hafa áhrif hjá stofnuninni vegna vinnu við skýrslugjöf um framkvæmd og útreikning á því hversu hátt hlutfall rafgeyma og rafhlaðna er safnað en þess er krafist samkvæmt tilskipuninni þessi ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar kallar á lagabreytingar hér á landi og því var hún tekin með stjórnskipulegum fyrirvara með þessari tillögu er framkvæmdarvaldið því einnig að óska eftir samþykki alþingis fyrir þeirri breytingu á e e s samningnum sem felst í ákvörðuninni þannig að það megi aflétta hinum stjórnskipulega fyrirvara